Se pare că efectele crizei sunt departe de a fi îndepărtate în momentul de față, de aceea aș vrea în acest context să reamintesc rolul important pe care îl joacă politica de coeziune economică și socială și, nu în ultimul rând, condiția sine qua non pe care aceasta o reprezintă. Această politică a devenit un element esențial al pachetului de redresare economică, generând valoare adăugată și susținând eforturile de modernizare și de creștere economică durabilă, demonstrând astfel, în același timp, solidaritate europeană. Consider că avem nevoie, în primul rând, de investiții majore în infrastructura de orice tip, fie că este vorba de transport, energie sau telecomunicații. Avem nevoie de investiții de capital substanțiale din mai multe surse de finanțare atât publice, cât și private, inclusiv prin intermediul parteneriatelor public private, care, din punctul meu de vedere, încă nu sunt utilizate la maximul potențial